Główną siłą i podstawową wartością integracji europejskiej jest różnorodność kulturowa i historyczna państw członkowskich, co doskonale oddaje motto Unii Europejskiej zjednoczeni w różnorodności. W dzisiejszych czasach naznaczonych kryzysem gospodarczym i społecznym wydawać by się mogło, że inwestowanie w kulturę czy w kinematografię to nadmierna rozrzutność i strata pieniędzy.

Europejski sektor kultury i sektor kreatywny tworzy rocznie 4,5 europejskiego PKB i zatrudnia prawie 4 Europejczyków, jest więc ważnym źródłem wzrostu gospodarczego w Europie. Dzięki programowi Kreatywna Europa tysiące osób pracujących w branży filmowej, telewizyjnej czy muzycznej będą mogły skorzystać z prawie 2 mld euro do roku 2020. Na szczególną uwagę zasługuje instrument poręczeń finansowych, który umożliwi małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do pożyczek bankowych, co w przyszłości może zaowocować nowo powstałymi miejscami pracy. Program Kreatywna Europa to odpowiedź na ciągle zmieniającą się rzeczywistość, globalizację oraz wszechobecną digitalizację. Dzięki dostępnym środkom dzieła sztuki i kultury europejskiej będą mogły dotrzeć do nowej, szerszej publiczności. To umożliwi promocję dziedzictwa kulturowego wszystkich państw członkowskich w Europie, a także poza nią.